ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer tvö nítján hundruð níutíu og fimm um hlutafélög með síðari breytingum meginefnið varðar opinber

að höfðu samráði við mennta og menningarmálaráðuneytið og fjármálaráðuneytið í því felst að gerðar verði nokkrar breytingar á ákvæðum laga um hlutafélög er varða opinber hlutafélög jafnframt er gert ráð fyrir ákveðnum breytingum á ákvæðum um dagskrár og tillögur í hlutafélögum þar sem hlutir hafa verið teknir til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði þó að sett hafi verið í lög ákveðin ákvæði um opinber hlutafélög í þeim tilgangi að einfalda rekstur slíkra félaga og gefa ríki og sveitarfélögum færi á að stunda rekstur á samkeppnisgrundvelli í hlutafélagaforminu eru menn almennt sammála um að mikilvægt sé að opinber hlutafélög séu gagnsærri en gengur og gerist um hlutafélög í einkaeigu og feti meðalveg milli þess að vera annarsvegar opinber stofnun sem fer meðal annars eftir stjórnsýslulögum og upplýsingalögum og hinsvegar almennt hlutafélag er gert ráð fyrir að unnt sé að ná þessum markmiðum með því að láta slík félög eða slíkt félag fara að reglum til dæmis um eigendastefnu ríkis eða sveitarfélaga gagnvart hverju opinberu hlutafélagi fyrir sig þá er gert ráð fyrir ákvæðum til að tryggja upplýsingaflæði í þessum félögum meðal annars með því að veita fulltrúum starfsmannafélagsins sem um ræðir rétt til að sækja aðalfundi þess þeir fái þá jafnframt rétt til að bera fram skriflegar fyrirspurnir á fundinum eins og kjörnir fulltrúar ríkis eða sveitarfélaga og þar með möguleika til að hafa enn frekari áhrif á starfsumhverfi sitt að þessu leyti þá er gert ráð fyrir aðgangi þeirra að fundargerðabók aðalfundar eða staðfestu endurriti fundargerðar aðalfundar ákvæði þriðju greinar frumvarpsins um dagskrár og tillögur í hlutafélögum þar sem hlutir hafa verið teknir til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði felur í sér breytingu á innleiðingu á tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og sjö þrjátíu og sex e b frá elleftu júlí tvö þúsund og sjö um nýtingu tiltekinna réttinda hluthafa í skráðum félögum eru gildandi ákvæði ekki talin nægjanlega skýr hvað tímafresti snertir breytingarnar taka aðeins til aðalfunda í hlutafélögum þar sem hlutir hafa verið teknir til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði það var mat aðstandenda frumvarpsins að ekki er gert ráð fyrir því að frumvarpið verði það óbreytt að lögum hafi í för með sér nein fjárhagsleg áhrif á ríkissjóð og megintilgangur þessi sem ég hef farið hér yfir í minni framsögu virðulegur forseti ég legg sömuleiðis til að frumvarpi þessu verði að lokinni umræðunni vísað til efnahags og viðskiptanefndar